Najprej je treba poudariti, da gojenje konoplje urejajo tudi evropski zakoni, ki smo se jih dolžni držati. Slovenija je majhna in ima težave z nekaterimi zadevami, jih postaviti tako, da se zadeve dogajajo varno in da se dogajajo ekonomsko. Tudi dve državi, sosednja Avstrija in Italija, ali imajo posebnega pooblaščenega kontraktorja, ki to dela, pod strogo določenimi pogoji, ki kar precej stanejo, ali v primeru, mislim, da Italije, to dela celo vojska zaradi zaradi zagotavljanja varnosti. To je kratek opis, kaj se dogaja po svetu. Dejstvo pa je, da je kanabis oziroma njegovi izvlački izvlečki v medicinske namene v Sloveniji dostopen in je možno ga dobiti v lekarnah. Seveda pa ni možno dobiti cigaret, pa smole, pa teh stvari, ker je pač farmako, terapija, ki smo se jo dolžni nekako držati, povedala, katere učinkovine ljudem niso, niso, škodljive. Se pravi, preden se bomo odločili za to, bo potrebno proučiti varnost in ekonomičnost. Ta hip glede na, raziskave koliko ljudi ta kanabis dejansko rabi, ki ga indicirajo zdravniki, je še vedno najbolj racionalna možnost to, uvažati kot uvažamo, sedaj. Seveda pa bi bilo zelo fajn pri tistih, ki predlagajo tako ureditev, da predlagajo celoten postopek s cost benefit študijo, tako da je včasih, včasih, veste, je to bolj bolj praktično bolj fajn, če je taka študija, kot še to dajemo nekomu delati, ki, ima že v štartu kar nekaj pomislekov v zvezi s tem.